Jako poslanci této instituce mi však vadí přístup zodpovědných orgánů k řešení problematiky migrace, který vyústil do těchto tristních podmínek.

Je zcela zřejmé, že do Evropy přichází jen a pouze s vidinou snadného života, který je jim nabízen formou štědrých sociálních výhod.

Jakým právem jsou migranti upřednostňováni před lidmi, kteří tady pracují a platí daně?

Uvědomte si už konečně, že celý problém vyvoláváte svojí neuváženou sociální politikou a změňte ji, pak přestanete škodit migrantům i občanům Evropy.